minni hluta allsherjarnefndar og vil geta þess og taka undir með háttvirtum þingmanni atla gíslasyni um það þar sem hann ræddi um þann mikla hraða sem varð varðandi meðferð málsins í allsherjarnefnd það er nú þannig samt sem áður að það var ljóst að það var vilji mikils meiri hluta allsherjarnefndar að afgreiða málið með þeim hætti og því engin ástæða til annars fyrir okkur sem erum í minni hluta en að gera okkar til þess að málið gæti fengið þinglega meðferð þannig vil ég standa að málum og ekki síst vegna þess að það liggur fyrir að ég hef algjöra sérstöðu í mínum þingflokki þar sem meiri hluti þingflokksins er þeirrar skoðunar að og vill standa að frumvarpi því sem hér liggur fyrir ég hef gert grein fyrir minni afstöðu til þessa máls gerði það ítarlega við fyrstu umræðu um málið þegar málið var lagt fram og ég hef gengið frá nefndaráliti sem er ítarlegt og fjallar um þau sjónarmið sem ég tel mestu máli skipta hvað þetta varðar það nú einu sinni þannig að það getur verið misbrýnt að afgreiða mál með hraða og það var sem sagt mat meiri hlutans að það skyldi hraða þessu verki sem mest mætti vera og þannig er það hraðinn bitnaði hins vegar á því að því var hafnað að kalla fyrir annars vegar fór háttvirtir þingmenn atli gíslason fram á að það yrði athugað með starfslið alþingis þess stöðu og hvaða afstöðu það hefði til þessa frumvarps jafnframt fór ég fram á það að gefnu tilefni þar sem ég tel

standist ekki ákvæði stjórnarskrár þá fór ég fram á að kallaðir yrðu fyrir prófessorar þeirra háskóla sem tiltekið væri í stjórnskipunarrétti þar sem farið væri yfir þau sjónarmið sem þarna væri um að ræða vegna þess að það skiptir máli það er grundvallaratriði að alþingi vandi þó þannig sína lagasmíð að það séu ekki tvímæli um að það sé rétt staðið að gagnvart stjórnarskrá ég leyfði mér að efa að svo sé ég skal ekki kveða fastar að orði að þrátt fyrir að það sé að sjálfsögðu munur á því hvað þingmenn mismunandi kjördæma hafa að gera þá er það samt sem áður grundvallaratriði að þingmenn eru kjörnir sem þingmenn þjóðarinnar þeim ber að setja þjóðinni lög en ekki einstökum eða ákveðnum kjördæmum þingmenn eru kjörnir af fólki fyrir fólk en ekki fyrir akra engi eða ferkílómetra og það er grundvallaratriði og það verður að skoða hlutina í því ljósi þar af leiðandi tel ég að með því eins og gert er ráð fyrir og fjallað var um í framsöguræðu fyrir frumvarpinu sé um mismunun að ræða sem sé óeðlileg og taldi eðlilegt og nauðsynlegt og tel eðlilegt og nauðsynlegt að við öflum sem bestra sérfræðigagna í þessu máli ég álít að þetta sé brot á íslensku stjórnarskránni en það er nú einu sinni þannig að enginn er dómari í sjálfs sín sök það er nú þannig líka að eins og allir vita eru að sjálfsögðu mismunandi sjónarmið sem gilda að lögum varðandi úrlausn og úrslit einstakra mála og þar af leiðandi er það nú þannig að æðsti dómstóll landsins er ekki alltaf einhuga í sinni niðurstöðu þó að einn dómari landsins hafi tjáð þá skoðun sína að það sé aldrei til nema ein rétt niðurstaða sem kann vel að vera rétt þar af leiðandi taldi ég að það væri grundvallaratriði og nauðsynlegt að það væri gengið frá þessu og úr þessu væri skorið með viðunandi hætti þannig að það lægi fyrir og tekin af öll tvímæli um að það væri verið að afgreiða lög frá alþingi sem væru vönduð og engin spurning um að það gæti verið eitthvert brot á ákvæðum stjórnarskrá hvað og hvernig með væri farið

nefndarinnar var vísað til þess að um væri að ræða ákveðið samkomulag sem hefði verið gert við breytingu á kjördæmaskipuninni þannig að bæta aðstöðu landsbyggðarþingmanna og það kann vel að vera rétt og kannski full ástæða til þess en þá ber þess að geta að frá árinu tvö þúsund hafa stjórnmálaflokkarnir skipt á milli sín fimmtíu milljónum sem átti að vera sérstök greiðsla vegna landsbyggðarinnar mér er ekki kunnugt um með hvaða hætti þeirri greiðslu þessum fimmtíu milljónum árlega frá árinu tvö þúsund hefur verið skipt innan flokkanna eða milli flokkanna eða hvernig það hefur komið og það kannski skiptir ekki öllu máli núna vegna þess að við erum að fást við ákveðið viðfangsefni sem er annars eðlis en það þýðir ekkert að skírskota til einhvers samkomulags sem gert var í fyrndinni því að við sem löggjafi erum ekki bundin af því samkomulagi það hefur í sjálfu sér ekki með störf okkar eða annað það að gera með hvaða hætti og hvernig við setjum þjóðinni skynsamlega löggjöf og ákveðum lögkjör alþingismanna miðað við daginn í dag það er það sem er höfuðatriðið og viðfangsefnið sem við er að glíma í nefndinni var þó fjallað um með ákveðnum hætti með hvaða hætti er skipulag aðstoðarmanna þingmanna á norðurlöndum og ég fór nú fram á að þau lög yrðu það er lög

það er nú svo merkilegt að þrátt fyrir að ísland sé stórt og víðlent háttar þannig til á sumum norðurlandanna að þar er um enn stærri og víðlendari lönd að ræða frændþjóð okkar noregur þar er jafnlangt frá syðsta oddanum og til þess nyrsta eins og frá syðsta oddanum til rómar á ítalíu þingmenn þurfa að leggja á sig mikil ferðalög í noregi ekkert ólíkt því sem hér er og það er nákvæmlega með sama hætti og í svíþjóð og miklu meira víðlendi og um dreifðari mannfjölda að ræða í þessum löndum en nokkurn tíma hér þar sem tveir þriðju af kjósendum landsins búa í um það bil klukkutíma akstursfæri frá höfuðstöðvum eða sem sagt alþingi íslands það er nú ekkert flóknara en það þannig að möguleikinn að hafa samband við stóran hluta kjósenda er því ekki flókinn það er aftur á móti þessi litli minni hluti sem spurningin er um og á að sjálfsögðu að njóta allra réttinda það er hins vegar fróðlegt að sjá af því að

ég hefði talið það vera mikilvægast í þessu sambandi að höfuðáherslan yrði á það eins og hæstvirtur forseti alþingis benti á sérstaklega í umræðu um breytingu á þingskapalögunum hér fyrir áramót og síðan við framlagningu þess frumvarps sem hér er um að ræða að það þyrfti að styrkja stöðu stjórnarandstöðunnar með vissum hætti er verið að bregðast við því með hvaða hætti jú með því að formenn þeirra stjórnmálaflokka sem ekki sitja í ríkisstjórn megi ráða sér aðstoðarmann það er mjög mikil framför og nauðsynleg spurningin er sú hvort það hefði þurft að ganga lengra á því sviði og ég tel að í raun hefði átt að hugsa þessa aðstoð með þeim hætti af því að við erum að tala um stjórnmálaflokka sem ákveðna einingu að hugsa þetta út frá þeim hætti að styrkja þingflokkana og þá sérstaklega þá þingflokka sem þurfa mest á því að halda og þá eru það stjórnarandstöðuflokkarnir þannig er það á sumum norðurlöndunum að bæði minni flokkar og flokkar í stjórnarandstöðu fá aukna aðstoð eiga meiri möguleika til þess að fá aðstoð en þeir flokkar sem eru í stjórn og eða stærri flokkar þetta allt saman hefði ég viljað að yrði skoðað þannig að gengið yrði frá fullnaðar vandaðri löggjöf um það með hvaða hætti þessu væri fyrir komið ég hygg að með því að gera það með þeim hætti hefði verið möguleiki á því að það hefði náðst sátt um það að ganga hér frá málinu þannig

eins og reyndar má lesa út úr mínu nefndaráliti það eru þó vissar hættur í því sem þar er að ræða og það er umhugsunarefni þegar alþingi

þeim stjórnmálaflokkum sem á alþingi sitja ákveðnar fjárveitingar og síðan viðbótarfjárveitingar nánast á hverju einasta ári það væri eðlilegra að það væri fundin önnur leið því að eins og ég sagði í upphafi það er enginn dómari í sjálfs síns sök það væri eðlilegra að annar aðili hefði alla vega eitthvað um það að segja varðandi hvernig þessu háttar til á norðurlöndunum og hvernig skipulag aðstoðarmanna þingmanna er þar er athyglivert að í þeim löndum þar sem við erum skyldust hvað snertir lagahefð danmörku og noregi að þar geta þingmenn ráðið sér starfsmann en það er þó þannig að helmingur upphæðarinnar er eyrnamerktur hverjum þingmanni en helmingurinn er í höndum þingflokksins að stórþingið leggur þingflokkunum til fé sem svarar til þess að þeir geti ráðið einn aðstoðarmann fyrir hvern þingmann aðstoðarmennirnir eru þó ekki bundin neinum sérstökum þingmanni fremur að þeir sérhæfi sig í verkefnum hverrar nefndar og vinni því með þingmönnum flokksins á þeim vettvangi þannig að í þessum tilvikum báðum og þá sérstaklega í noregi er verið að líta til þess

best það er það sem máli skiptir hér og það er þannig sem við hefðum átt að standa að varðandi lagasmíð sérstaklega varðandi það að í svíþjóð er þetta enn þá frekar með þeim hætti að það er verið að styrkja sérstaklega stöðu stjórnarandstöðu og það er miðað við að þingflokkarnir myndi þá heild ráði til sín starfsfólk sem sé þá fullnægjandi fyrir þau málasvið sem þurfi að fjalla um það eru þau sjónarmið og þannig sem ég hefði viljað sjá að farið yrði í það að styrkja stöðu stjórnarandstöðuflokka og minni flokka þannig

skyldi með fara til viðbótar þessu taldi ég mjög mikilvægt að nefndasvið alþingis yrði eflt það var upplýst á fundi nefndarinnar að það yrði gert og það er mjög til bóta og ber að fagna því að það verði ég tel að alla vega miðað við aðstæður sé þar um ásættanlega breytingu að ræða ég vil taka það fram að þó að ég geri mínar athugasemdir og fyrirvara varðandi þetta frumvarp þá vil ég lýsa því yfir ítrekað að ég tel að hæstvirtur forseti alþingis hafi unnið góð störf með það að koma þessum hlutum og þoka þeim þó til ákveðins vegar til hagsbóta fyrir stjórnarandstöðuflokka á alþingi og það er af hinu góða og ber að þakka eins og ég orðaði þá kemur spurningin um þetta með stöðu þingmannanna og ég hef litið til þess að það sem væri mikilvægast í því sambandi væri að það væri ráðið sérhæft starfsfólk sem væri möguleiki á og gæti sem sagt fjallað um og verið málefnalega til aðstoðar fyrir þingflokkana ég hef líka lagt áherslu hvað virðulegi forseti að það sé grundvallaratriði og kem aftur að því hér í ræðu minni að þingmönnum sé ekki mismunað í því sambandi er líka mjög mikilvægt atriði að lagaákvæði um lögkjör þingmanna séu skýr þannig að það sé sem minnst af geðþóttaákvörðunum einhvers annars til dæmis forsætisnefndar sem komi til varðandi lögkjör alþingismanna það er miklu eðlilegra að löggjafinn sjálfur taki ákvörðunina hverju sinni um það með hvernig skuli fara hvað skuli gert og hvaða kjör þingmenn hafa með þeirri breytingartillögu sem meiri hluti allsherjarnefndar leggur til er að mínu viti gengið enn lengra en var gert í frumvarpi forsætisnefndarinnar um það að framselja löggjafarvaldið að heimila ákvarðanir forsætisnefndar eftir þeim ákvæðum sem þar kveður nánar á um

að aðstoðarmenn sem ráðnir yrðu yrðu hluti af starfsliði þingflokks hvort sem þeir heyrðu með einum eða öðrum hætti undir einstaka þingmenn eða annað en þá yrðu þeir hluti sem skapaði ákveðna starfræna heild ég bendi á það líka að það væri þá spurning um það ef menn væru að tala um að hafa ákvæðið með þeim hætti sem hér er lagt til að láta aðstoðarmannakerfið eingöngu ná til þingmanna nokkurra kjördæma að það yrði þá gerð grein fyrir því með fullnægjandi hætti eins og hæstvirtur forseti alþingis sagði í sinni framsöguræðu fyrir frumvarpinu að vel gæti komið til þess að það yrði gerð breyting ég vek athygli á því að í nefndaráliti frá meiri hluta allsherjarnefndar er sérstaklega vikið að því það var að vísu sett inn í og sýnir kannski hver hraðinn var í málatilbúnaðinum að reyna að koma þessu áfram að nefndarálitið var kynnt en síðan þurfti að bæta inn í viðbótarmálsgrein sem er nú af hinu góða en hefði kannski getað breytt einhverju ef hún hefði komið fyrr þar sem segir allsherjarnefnd ræddi talsvert fyrirkomulag varðandi

og eina sekúndu nú vill forseti tilkynna að fyrr á þessum fundi var ákveðið að hafa atkvæðagreiðslu núna rétt fyrir klukkan fjögur